egy kanadai román vegyesvállalat bányanyitási terve következtében. Akkori félelmeink beigazolódtak, ugyanis kétévi felfüggesztés után az új román kormány végképp szabad utat akar engedni a beruházásnak, mely az európai normákkal ellentétes ciántechnológián alapuló kitermelés alkalmazása által nemcsak a közvetlen környezetet, hanem az egész román magyar határ menti térséget ökológiai katasztrófával fenyegeti.

Kérem az Európai Bizottságot, hogy európai környezetvédelmi politikájának szellemében küldjön kivizsgáló bizottságot Romániába, távlatilag pedig gondoskodjék a bányakitermelés uniós szintű megfelelő szabályozásáról.